Proto je potřeba vidět kriticky to, jak je program implementován. My potřebujeme nutně data, abychom uměli dobře vyhodnotit, kde jsou silné a slabé stránky. Tady nám také musí pomoci členské státy. Shromažďování dat ale není jediná věc, kde je určitá slabina. My potřebujeme zlepšit systém registrace, zlepšit také informovanost mladých lidí, aby tento program šel skutečně tam, do těch regionů, mezi ty mladé lidi, kteří jej nejvíce potřebují. Souhlasím s návrhem, aby se více přizpůsobil tento program pro zdravotně postižené a také mladé rodiče. To je myslím výborný a důležitý návrh. Naopak nesouhlasím se zvýšenou byrokracií, kterou by např.

definice kvalitní nabídky. Totiž jednotné provádění ještě nemusí vůbec znamenat efektivnější provádění. Rozhodující je přece individuální přístup úřadu k potřebným mladým lidem, zohlednění národních a regionálních specifik. Čili tento program potřebuje zásadní reformu.